Pane předsedající, já jsem se přiklonil k té verzi návrhu, která bohužel nakonec nezískala většinu a neprošla. Při debatách s odbornou veřejností, ale i s českým Ministerstvem zemědělství jsem došel k závěru, že samozřejmě je nutné chránit práva spotřebitele, ale na druhou stranu vedle informovanosti spotřebitelů je také třeba vnímat náklady na cenu potravin, která by měla být přiměřená, a byrokratickou zátěž, kterou na malé a střední výrobce určitými

Proto se osobně domnívám, byť se jedná o složité téma, že spíše je vhodnější volit cestu, kdy původ masa, které je složkou potraviny, bude na potravinách uváděn na dobrovolné bázi. Jsem přesvědčen, stejně jako české Ministerstvo zemědělství, ale i třeba Sdružení českých spotřebitelů, že příliš velké množství informací povede k tomu, že budou potraviny dražší než dosud, a to je pro mě velký problém.